Auch ich bin ein entschiedener Gegner einer militärischen Lösung, die immer nur das letzte Mittel sein kann. In diesem Fall würde sie die Probleme verschlimmern! Wir müssen uns gegen eine Stärkung der extremistischen Kräfte in der Regierung wenden, aber auch gegen die Islamisten in der Opposition. Wir brauchen den Dialog der gemäßigten Kräfte unter Moderation der EU. Wir müssen dafür sorgen, dass Russland von seiner schlimmen Blockadehaltung im UN Sicherheitsrat abrückt und wieder zu Verhandlungen beiträgt, wie es sich das vielleicht jetzt abzeichnen kann. Wir müssen vor allem dafür sorgen, dass die Europäische Union in Syrien eine politische Lösung anstrebt, die überfällig ist, nachdem man über zweieinhalb Jahre lang durch Nichtstun verschlafen hat.